Dámy a páni, samozrejme, pokiaľ nie je reálna podaná palestínska žiadosť generálnemu tajomníkovi OSN, my nevieme presne, čo bude jej obsahom a kam bude smerovať. V túto chvíľu je niečo iné podstatné a hovorím to na okraj toho, že my tu už všetci riešime celý mierový proces, ako by mal vyzerať. Ja si myslím, že v túto chvíľu je dôležitý postoj a stratégia Európskej únie. Nie je možné a bolo by proti duchu Lisabonskej zmluvy ponechať túto otázku na jednotlivé členské štáty a vyhnúť sa stanovisku Európskej únie ako celku. Bola by to chyba, lebo Európska únia je vo svete a špeciálne v arabskom svete vnímaná ako arbiter medzinárodnej legitimity.

Preto musí pani Ashtonová a jej úrad vyvinúť veľké úsilie o jednotné európske stanovisko k palestínskej žiadosti. Ak by sa to podarilo, potom môžeme iste formulovať aj vlastné európske návrhy Bezpečnostnej rade OSN, ale bez jednotného stanoviska znovu zlyháme.